Le droit à la libre circulation des travailleurs européens au sein de l'Union est très difficile à appliquer et à faire vivre. Les droits formels des travailleurs à la libre circulation sont pourtant alignés sur ceux existant dans la directive antidiscrimination, par exemple le droit à la protection sociale du pays du lieu de travail. Cependant, il s'agit de donner des moyens pour faciliter l'exercice effectif de ces droits et d'éliminer les obstacles. La commission de l'emploi et des affaires sociales du Parlement européen a mené un travail constructif qui a amené ce texte sans encombre au trilogue avec le Conseil et la Commission. Cela a permis d'arriver à un bon accord. Les avancées importantes concernent notamment le droit à une procédure judiciaire de groupe, une référence à des fonds suffisants pour des organismes œuvrant à l'égalité des droits des travailleurs et de leur famille, l'accès facilité à l'information et une meilleure connaissance des barrières à l'exercice de ce droit.